Madame la Présidente, chers collègues, disons le d'emblée, les coupures budgétaires opérées par le Conseil dans le budget de l'Union ne reflètent ni les priorités de la Présidence finlandaise, ni celles de la nouvelle présidente de la Commission et encore moins celles exprimées par nos concitoyens. Nous devons concrétiser l'opportunité de ce moment pour transformer le défi climatique en opportunité économique et assurer une prospérité durable et partagée par tous, en investissant dans la recherche et développement et dans l'innovation. Par ailleurs, au nom du groupe Renew, j'ai introduit différents amendements reflétant nos priorités politiques l'entrepreneuriat social et la microfinance, pour un soutien adapté aux personnes vulnérables dans leur volonté de créer ou de dynamiser leur propre micro entreprise la promotion de l'esprit d'entreprise et l'amélioration de la compétitivité par un soutien ferme aux PME le soutien à l'innovation dans les PME et l'accès à leur financement des moyens financiers accrus au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle. Autant d'engagements pour la croissance et pour l'emploi.